ávarpi mínu áðan að rekja allar þær tillögur að breytingum til bóta sem ég sé fyrir mér og hef meðal annars kynnt með lagafrumvörpum í þinginu en við getum rætt það allt saman betur við annað tækifæri þingmaðurinn vék aðeins að hinum erlendu matsfyrirtækjum og það er alveg rétt að að minnsta kosti eitt þeirra gaf öllum stóru bönkunum íslensku þremur hæstu

og það var að vitaskuld fráleitt mat það mat byggði á þeirri undarlegu hugsun að bankarnir væru of stórir til að íslenska ríkið gæti látið þá fara á hausinn þegar staðreyndin var auðvitað sú að bankarnir væru allt of stórir til að ríkið gæti hjálpað þeim ef þeir ættu á hættu að fara á hausinn matsfyrirtækin gerðu þar mjög alvarleg mistök og það er reyndar hluti af þeim alvarlegu mistökum sem sömu fyrirtæki hafa gert á öðrum mörkuðum meðal annars gáfu þau alls konar skuldabréfavafningum bæði vestan hafs og austan sambærilega einkunn sem síðan hafa reynst heldur verðlausir pappírar í grundvallaratriðum var þar pakkað saman skuldabréfum frá fólki og fyrirtækjum sem áttu enga von til að geta greitt og með því að pakka saman nógu miklu af slíku rusli var talið að hægt væri að réttlæta hæstu einkunn þannig að matsfyrirtækin eiga sinn hluta af því hversu illa er komið fyrir fjármálakerfi heims þar á meðal utan hins íslenska en ég held að engu að síður verðum við að horfast blákalt í augu við það að íslendingar bera fyrst og fremst

þetta var kerfi sem við stjórnuðum að mestu og þó útlendingar hafi eitthvað komið þar við sögu þá verður ekki fram hjá því